Společné řízení hranic a dostatečné financování je strategické rovněž pro případy bezpečnostních rizik, jakým byla například nebo stále je migrační krize. Dobrá správa hranic je také základních kamenem bezpečnosti schengenského prostoru a Evropské unie jako celku. Proto musím poněkud litovat, že nebyl schválen návrh, podle kterého prostředky tohoto fondu mohou být použity i na migrační krizi samy o sobě. Do budoucna bychom se měli zaměřit i na systém koordinovaného sdílení policejních a celních sil na území Evropské unie.